Jaz bi še enkrat rada opozorila, da če se bolniki s celiakijo ne držijo diete, ki je medicinsko predpisana dieta, in si s tem lajšajo življenje, zaradi finančnih stisk, zaradi finančnih neenakosti, je v bistvu, se poslabša njihov položaj, zdravstveni položaj, kar pomeni za za, zdravstveno blagajno večja finančna sredstva v kasnejši fazi. Prav tako je to večja finančna obremenitev za delodajalce, saj saj prihaja do večjih bolniških odsotnosti. Zakaj ne bi prišli k temu, da bi preprečevali, kot pa potem zdravili? Hvala.